alþingi hefur borist bréf frá tíunda þingmanni reykjavíkurkjördæmis suður jóni þór ólafssyni þar sem hann segir af sér þingmennsku frá og með deginum í dag áttunda september tvö þúsund og fimmtán les ég nú bréf frá háttvirtum þingmanni fjórða september reykjavík forseti alþingis herra einar kristinn guðfinnsson með þessu bréfi segi ég af mér þingmennsku við lok hundrað fertugasta og fjórða þings þriðjudaginn áttunda september næstkomandi ég þakka starfsfólki alþingis þingmönnum ráðherrum pírötum og landsmönnum öllum fyrir árangurs og lærdómsríkt samstarf á undanförnum tveimur árum haustið fer í að taka saman þann lærdóm og gera landsmönnum aðgengilegan á internetinu með trúa á aukna vernd borgararéttinda og eflingu lýðræðis í landinu þið finnið mig í grasrótinni virðingarfyllst jón þór ólafsson tíundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður við þingmennskuafsal jóns þórs ólafssonar tekur ásta guðrún helgadóttir sæti hans á alþingi og verður tíundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður ég vil af þessu tilefni færa jóni þór ólafssyni þakkir fyrir starf sitt á alþingi hann hefur á meðan hann gegndi þingmennsku meðal annars átt sæti sem áheyrnarfulltrúi í forsætisnefnd og gegnt starfi þingflokksformanns og þannig komið að stjórn þinghaldsins

ásta guðrún helgadóttir hefur áður tekið sæti á alþingi og býð ég hana velkomna til starfa